Je vous renvoie d'emblée au programme de la Présidence belge en la matière, parce que c'est vrai, la question portait sur l'emploi et nous nous sommes concentrés, dans la réponse, sur les mesures structurelles visant l'emploi, au travers de la stratégie 2020 et des lignes directrices. Mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Nous avons, dans le programme belge, toute une série de mesures qui visent à réduire les charges administratives sur les petites et moyennes entreprises, sur les microentreprises qui n'ont pas la capacité structurelle de se doter de personnel pour analyser l'ensemble de la législation en vigueur, et notamment tout ce qui concerne les aides aux entreprises, qui sont parfois beaucoup trop complexes pour de petites entreprises. Je sais qu'en Belgique, et en tout cas sous Présidence belge, le ministre compétent en la matière compte, à l'occasion d'une réunion informelle qu'il organise, mettre l'accent sur ces tracasseries administratives et la lourdeur administrative, qui entravent le bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises.